um ársreikninga númer þrjú tvö þúsund og sex með síðari breytingum sem er að finna á þingskjali þrjú hundruð sextíu og átta frá háttvirtri efnahags og skattanefnd frumvarpi þessu er í samræmi við aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar ætlað að bæta rekstrarumhverfi fyrirtækja vegna efnahagsástandsins er lagt til að fyrirtæki sem að öðru leyti uppfylla skilyrði laganna verði gefinn kostur á að sækja um heimild ársreikningaskrár til að gera upp ársreikninga sína í erlendri mynt fyrir árin tvö þúsund og átta og tvö þúsund og níu í umsögnum sem nefndinni hafa borist hefur verið undirstrikuð þörfin á að láta heimild frumvarpsins vara lengur en til fimmtánda desember tvö þúsund og átta og leggur nefndin til að því verði breytt í þrítugasti desember fulltrúar atvinnulífsins sem komu á fund nefndarinnar lögðu til að skilyrði þriðja tölulið áttundu grein laga um ársreikninga fyrir heimild til færslu bókhalds og samningar ársreikninga í erlendri mynt yrðu rýmkuð það væri til þess fallið að færa framkvæmd ársreikningaskrár til meira samræmis við alþjóðlega reikningsskilastaðla og auka möguleika fyrirtækja til að færa ársreikninga til uppgjörs í erlendri mynt til dæmis orkufyrirtækja og fyrirtækja í ferðaþjónustunni að óbreyttu mundu það einkum vera sjávarútvegsfyrirtæki sem gætu nýtt sér heimild frumvarpsins af hálfu fjármálaráðuneytis kom fram sá skilningur að umrætt skilyrði laga um ársreikninga væri í framkvæmd álitið efnislega samhljóða þeim alþjóðlegu reikningsskilastöðlum sem um það fjölluðu enn fremur færi betur á að athugasemdir atvinnulífsins kæmu til skoðunar í tengslum við annað frumvarp sem varðar breytingar á lögum um ársreikninga og fjármálaráðherra hefur lagt fram nefndin fellst á sjónarmið ráðuneytisins og bendir á að frumvarpið sem hér er til umfjöllunar er skammtímaráðstöfun gerð í ljósi sérstakra aðstæðna sem felur í sér frávik frá níunda grein laga um ársreikninga er um að ræða afturvirka en ívilnandi breytingu nefndin bendir hins vegar á að mörg fyrirtæki sem gera upp í íslenskri mynt en hafa meginhluta bæði skulda og tekna í erlendri mynt og jafnvel einnig hluta gjalda sýna á pappírnum mikið tap vegna stórkostlegrar veikingar krónunnar undanfarið vegna þess að skuldir þeirra hækka strax á árinu og mynda mikið gengistap en tekjurnar sem hækka munu næstu árin af sömu ástæðu og eiga að standa undir skuldunum valda ekki samsvarandi hagnaði í bókhaldinu nema í nokkra mánuði ef litið er á rekstur slíkra fyrirtækja frá sjónarhorni erlendrar myntar hefur í raun ekkert breyst hvorki skuldir né tekjur en innlendur kostnaður hefur lækkað staða slíkra fyrirtækja hefur því styrkst ef eitthvað er vegna gengisfalls krónunnar en bókhald í íslenskum krónum sýnir miklu verri stöðu þeirra sem ekki er rétt þetta á við um mörg sjávarútvegsfyrirtæki fyrirtæki i ferðaþjónustu og iðnfyrirtæki í útflutningi til dæmis álfyrirtæki mikilvægt er að fyrirtæki sýni ekki slæma bókhaldslega stöðu að ósekju sem getur skaðað þau mjög mikið gagnvart erlendum lánveitendum með hliðsjón af framansögðu ítrekar nefndin það sem fram hefur komið á fundum hennar að í núverandi efnahagsástandi gefi uppgjör í íslenskri mynt ekki glögga mynd af raunverulegri stöðu margra fyrirtækja og að huga verði að breytingum á skilyrðum áttundu greinar ársreikningalaga enn fremur að ekki eigi að túlka umrædda lagagrein þrengra en alþjóðlegir reikningsskilastaðlar gefa tilefni til loks leggur nefndin til að öðru efnismgr fyrstu grein frumvarpsins falli brott þar sem ákvæðið virðist ekki hafa sjálfstæða þýðingu nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu sem kemur fram á þessu þingskjali háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins háttvirtir þingmenn grétar mar jónsson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og styður álitið með fyrirvara undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram ögmundur jónasson bjarni benediktsson birkir j jónsson lúðvík bergvinsson katrín jakobsdóttir og kjartan ólafsson herra forseti mig langar til að koma með nokkur orð svona frá eigin brjósti til að lýsa þeim vanda sem við er að etja sjávarútvegsfyrirtæki sem veiðir fisk og vinnur hann og flytur til útlanda hefur greinilega tekjur í erlendri mynt það er jafnframt með skuldir í erlendri mynt og staðan er mjög kristaltær hótel sem selur herbergi ýmist í erlendri eða innlendri mynt og auglýsir verðin í íslenskri mynt stundum með erlendri mynt á bak við að herbergið kosti þetta margar evrur og þetta margar krónur sem þá breytist eftir því sem krónan breytist það er spurning hvort það er með tekjur í innlendri eða erlendri mynt en það er alveg greinilegt að hagur þess er háður erlendu myntinni sérstaklega þar sem meginhluti gestanna eru erlendir og samningar við erlendar ferðaskrifstofur og slíkt eru stór hluti af starfseminni ég mundi telja að það sé alveg greinilegt að þarna sé um að ræða erlenda mynt svo eru það fyrirtæki eins og

og verðin eru gefin upp í krónum en jafnframt í evrum þannig að gestirnir sem eru að stærstum hluta útlendingar ég veit ekki hvort það eru áttatíu eða níutíu prósent

í erlendri mynt ég mundi telja að það fyrirtæki ætti að hafa heimild til að hafa bókhald í erlendri mynt svo er það spurning um fyrirtæki sem eru dálítið lengra frá og kannski eitthvað sem menn

þegar krónan fellur og erlendra gjaldmiðla hækka hækkar verð á fiskmarkaði líka vegna ef að fiskurinn er að meginhluta fluttur út hann gefur strax hærra verð þegar krónan fellur og þar af leiðandi má segja að trillukarlinn sem selur fiskinn á markaði er í reynd að selja með erlendri mynt eða tilvísun í erlenda mynt þó að hann fái íslenskar krónur fyrir aflann þetta er dálítið erfiðara viðfangs og þyrfti að skoða hann er kannski með erlendar skuldir á trillunni frá íslenskum banka og þegar gengið fellur hækka skuldirnar heilmikið en tekjurnar ekki ég mundi telja að þessi aðili ætti að mega færa bókhaldið í erlendri munu mig langar til herra forseti að lesa úr fjórðu greinar frumvarps sem liggur fyrir alþingi um breytingu á lögum um ársreikninga þar sem er fjallað einmitt um þetta þar stendur með leyfi herra forseta ársreikningaskrá veitir heimild til færslu bókhalds og samningar ársreikninga í erlendum gjaldmiðli enda teljist hann vera starfrækslugjaldmiðill félagsins starfrækslugjaldmiðill er sá gjaldmiðill sem vegur hlutfallslega mest í

sem tekjur og gjöld af rekstrarhreyfingum eru ákvörðuð og greidd í enda sé það sá gjaldmiðill sem mest áhrif hefur á kostnaðarverð og

þetta er mjög athyglisvert herra forseti þetta reyndar liggur fyrir alþingi og er ekki búið að samþykkja er stjórnarfrumvarp en segir það að trillukarlinn mundi sennilega falla undir þetta ákvæði vegna þess að tekjur hans eru sá gjaldmiðill sem hefur mest áhrif á verðið sem hann fær á fiskmarkaði er hugsanlega evran eða dollar eftir því hvert sú fisktegund er mest flutt út sem hann er að selja samkvæmt þessum skilningi

og komast hjá þeim mikla vanda sem steðjar að mörgum íslenskum fyrirtækjum sem er það að erlendu skuldirnar hækka en erlendu tekjurnar hækka ekki fyrr en löngu seinna og á næstu tíu árum til þess að borga þessar skuldir þetta vildi ég herra forseti koma inn á til þess að útskýra enn frekar þann vanda og þær lausnir sem menn hafa fundið á þessum vanda miðað við þær afbrigðilegu aðstæður á við búum við þegar krónan fellur svona mikið og markaður með krónuna hefur horfið að mestu leyti er núna bara vöruskiptamarkaður og

ferðaþjónusta álútflytjendur og allir í rauninni hagnast á stöðunni vegna þess að ef við horfum á þetta frá sjónarhorni erlendrar myntar hefur ekkert breyst nema innlendi kostnaðurinn sem lækkar en bókhaldið sýnir mjög slæma stöðu ef það er fært í krónum